Madame la Présidente, Madame la Commissaire, issu d'une région durement touchée par les effets de la mondialisation sauvage, je n'ai pas eu besoin de ce rapport pour prendre conscience des effets dévastateurs du dumping social. Salaires en dessous du SMIC, non respect de la durée légale du temps de travail, conditions d'hébergement indignes, il aura quand même fallu vingt ans aux eurogagas de droite et de gauche pour enfin s'apercevoir que leur sacro sainte directive sur le détachement des travailleurs allait produire un tel désastre social. Aujourd'hui, avec ce rapport, vous continuez à enfoncer une porte ouverte et à leurrer les Français. Il y a beaucoup de blabla dans ce rapport car, plutôt que de vous attaquer aux causes réelles de ce dumping social, vous faites mine d'agir uniquement sur les conséquences. En prenant des demi mesures, vous enfumez une fois encore les travailleurs français. Car c'est bien la directive sur le détachement des travailleurs elle même et le principe de libre circulation des travailleurs qui ont entraîné la concurrence déloyale, jetant ainsi des centaines de milliers de Français dans le chômage et dans l'hyper précarité.

Il faut d'abord abroger purement et simplement cette infâme directive sur les travailleurs détachés, puis suspendre le principe de libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne. C'est à ces conditions là, et seulement ces conditions là, que nous pourrons enfin stopper cette casse sociale et préserver notre modèle social.